Este evident că un buget multianual este mult mai bun decât un buget anual, dar depinde care este valoarea bugetului, pentru că, dacă avem un buget multianual mai mic decât actualul cadru financiar, nu cred că este în avantajul Uniunii.